Die gemeinsamen bilateralen Anstrengungen gegen den Terrorismus stehen außer Diskussion. Dennoch stelle ich klar, dass der Schutz der Privatsphäre unserer Bürgerinnen und Bürger von größter Wichtigkeit ist und einen sehr hohen Stellenwert bei diesen einnimmt. Zum neuen US EU Abkommen halte ich fest, dass die Aufbewahrungsfrist noch länger ist als im alten Abkommen einer von den Punkten, die unbedingt geändert werden müssen! Um es mit den Worten von Botschafter Eacho auszudrücken Freiheit ohne Sicherheit ist fragil, Sicherheit ohne Freiheit ist repressiv.